Frau Kommissarin, auch wir begrüßen Ihre Mitteilung über die Verbesserung des Katastrophenschutzes in der Europäischen Union. Die Bürger in Europa erwarten, dass wir uns bei Katastrophen schnell und effizient einbringen und uns vor allen Dingen gegenseitig helfen.

Ihre Mitteilung ist jetzt der nächste Schritt zu einer europäischen Solidarität, zu einer Effizienz der Kapazitäten, die wir in Europa haben. Und wir haben alles, was wir brauchen.

Wir brauchen wirklich das schnelle Agieren aller zusammen. Das ist jetzt auch dringend notwendig. Ich stimme auch zu, dass wir mehr und mehr präventiv denken müssen. Wir müssen mit den Informationen, die wir haben, richtig umgehen und dürfen nicht warten, bis die Katastrophe eingetreten ist. Da kann man viel tun bei möglichen Überschwemmungen, bei möglichen Trockenheiten, wo auch immer wieder Feuer ausbrechen.

Ich stimme dem Kollegen Seeber zu Die Zuständigkeiten sollten klar sein. Sie sind verantwortlich.